La Comisión de Presupuestos ya había elaborado un proyecto que se ajustaba completamente, en los créditos de compromiso, a la restricción financiera y dejaba abierta la negociación de los créditos de pago porque, como afirmaba la Comisión Europea, había y sigue habiendo temores sobre la evolución de los créditos de pago en los Fondos Estructurales para el próximo año.

el 2,9 en créditos de pago impuesto por el Consejo Europeo la presión sobre el Parlamento Europeo y sus diputados hasta el fracaso final que se ha expresado en la cancelación de la reunión de la Comisión de Presupuestos que debería haber tenido lugar ayer para intentar pactar un acuerdo sobre la flexibilidad y financiación futura de ITER.

Yo les adelanto una conclusión dejen para otros años las negociaciones del presupuesto comunitario a los especialistas, que son los que han tomado la palabra hoy. Y aprovecho para darle la bienvenida en la Comisión de Presupuestos al colega Schulz y recordarle que en el mes de enero se reúne la Comisión de Presupuestos.